Domnule președinte, stimați colegi, România are onoarea, dar și capacitatea, de a deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene într o perioadă crucială pentru proiectul european.

Dacă înainte de preluarea acestui mandat președintele Iohannis, opoziția, chiar și fostul premier finlandez spuneau că nu suntem pregătiți, astăzi, la puțin peste 2 luni de zile de la preluarea mandatului, toți partenerii europeni apreciază cel puțin trei lucruri. Voința politică și seriozitatea guvernului României și calitatea soluțiilor identificate pentru deblocarea unor dosare cheie. Pe scurt, dorința politică de a duce mai departe proiectul european. În al doilea rând, demonstrăm capacitatea administrativă impecabilă cu privire la organizarea evenimentelor și dezbaterilor din cadrul președinției rotative și pregătirea tehnică a tuturor specialiștilor implicați.

România este o țară frumoasă, cu oameni serioși, harnici și proeuropeni. Iată că ne am făcut temele și, chiar dacă mai avem patru luni până predăm ștafeta, putem spune că este o președinție reușită. Poate vede și opoziția, poate vede și Iohannis, între o tură de schi și campania electorală pentru încă un mandat.